hér mæli ég fyrir tillögu til þingsályktunar um aukið öryggi við framkvæmdir hins opinbera þar sem frá þrjú hundruð sjötíu og fimm alþingi ályktar að fela fjármálaráðherra að endurskoða innkaupastefnu ríkisins með það að markmiði að a tryggja sem best öryggi heilsu og aðbúnað starfsfólks bjóðenda svo að tíðni slysa og atvinnutengdra kvilla verði lægst á íslandi meðal o e c d landa b koma í veg fyrir óhöpp eða slys við framkvæmdir á vegum hins opinbera tillaga þessi er flutt í ljósi þess að fjöldamörg slys á vinnustöðum og í tengslum við framkvæmdir má rekja til þess að ekki er nægilega vel hugað að öryggismálum sem stærsti kaupandinn á vörum og þjónustu hérlendis getur hið

heilsuvernd íslenskt atvinnulíf og samfélag hefur alla burði til þess að verða fyrsta samfélag heims til þess að setja sér núllslysastefnu í þessum efnum það sem er sameiginlegt með þeim sem skara fram úr á alþjóðlegum vettvangi varðandi lága slysatíðni og atvinnutengda kvilla er afdráttarlaus stefna um að engin slys eða óhöpp séu réttlætanleg á vinnustað slík stefna byggist á þeirri hugmyndafræði að það sé grundvallarréttur einstaklinga að snúa ávallt heilir heim og stefnan snýr bæði að starfsfólki og öðrum á vinnustaðnum þá snýr markmiðið líka að almenningi sem oft verður að treysta á að framkvæmdaaðilar fylgi öryggi í hvívetna til dæmis við bygginga og vegaframkvæmdir með skipulögðu vinnuverndarstarfi þar sem áhættuþættir starfa eru greindir og mikil áhersla er lögð á að fyrirbyggja hættu næst verulegur árangur má nefna dæmi héðan frá íslandi í þeim efnum þar sem bechtel og alcoa náðu mjög góðum árangri á starfssvæði fjarðaáls á reyðarfirði þar sem fjarveruslysatíðnin var einungis núll komma núll níu fjarveruslys á hverjar tvö hundruð þúsund vinnustundir það er eitt af hverjum þúsund hundrað vinnandi einstaklingum hér er um að ræða tíu sinnum betri árangur en almennt gerist hér á landi ef tekið er mið af meðaltali allra vinnandi stétta miðað við vinnutíma íslendinga og fjölda vinnuslysa sem leiða til fjarveru frá vinnu er meðalfjarveruslysatíðni allra stétta um núll komma níutíu og eitt fjarveruslys á hverjar tvö hundruð þúsund vinnustundir það er eitt af hverjum hundrað og tíu vinnandi einstaklingum ef tekið er mið af vinnuslysatíðni við mannvirkjagerð á íslandi er um einn komma fjörutíu og sjö fjarveruslys á hverjar tvö hundruð þúsund vinnustundir eitt af hverjum sextíu og átta vinnandi einstaklingum og er hér með þingsályktunartillögunni graf sem sýnir þennan talnalega samanburð samanburðurinn er áhugaverður í því ljósi að kostnaður verkkaupa fjarðaálsverkefnisins er ekki meiri en ella þrátt fyrir þennan markverða árangur lykillinn að árangrinum liggur fyrst og fremst í hugmyndafræði og aðferðafræði við nálgun sérhvers verkefnis eitt af því sem ríkiskaup gætu tekið sér til fyrirmyndar væri að byggja val sitt á verktökum birgjum meðal annars á árangri viðkomandi aðila í öryggis og heilsuverndarmálum það er að bjóðendur þyrftu að leggja fram slysa og atvinnusjúkdómatölfræði og slíkt hefði síðan ákveðið vægi við sérhverja ákvörðun hér er lagt til tuttugu og fimm til fimmtíu prósent vakin skal sérstök athygli á því að hið opinbera er stærsti kaupandi þjónustu í mannvirkjagerð á íslandi og því mjög fordæmisgefandi hvað varðar þær kröfur sem eru gerðar til þjónustuaðila og eða birgja hæstvirtur forseti það er svo sem ekkert launungarmál að það hefur hreyft við manni ýmislegt í þessum efnum ber þar kannski fyrst að nefna að það var alveg náttúrlega sláandi að sjá þann mikla mun sem var á slysatíðni á milli tveggja stórra verktaka í tengslum við uppbyggingu á austurlandi annars vegar varðandi uppbyggingu álversins og hins vegar varðandi uppbyggingu virkjunarinnar því miður var það svo að það voru allt of mörg vinnuslys og allt of dýr vinnuslys sem áttu sér stað við uppbyggingu virkjunarinnar en það er auðvitað þannig að það skiptir engu máli í sjálfu sér fyrir þann sem í slysinu lendir hverju sinni hve mikil slysatíðni hafi verið eitthvert tímabil þar á undan það á að vera réttur okkar allra að geta snúið heil heim að vinnudegi loknum og það á að vera réttur okkar allra að geta treyst því að alls staðar þar sem eru framkvæmdir sé gætt fyllsta öryggis ég neita því ekki að þegar maður hefur horft upp á ýmsar vegaframkvæmdir núna að undanförnu og ítrekað hefur verið bent á til dæmis vegaframkvæmdir á reykjanesbraut

í land og eins norður í land þá finnst manni alveg með hreinum ólíkindum hvernig merkingar eru og hversu hættulegt í rauninni og það er verið að bjóða hættunni heim í mörgum þessara framkvæmda þá eru á vegum hins opinbera ýmsar aðrar framkvæmdir sem þarf að huga að öryggi á þegar maður skoðar síðan tölfræði yfir vinnuslys og slysatíðni kemur í ljós að slysatíðni við byggingu og viðgerð mannvirkja er langhæst það sem kemur manni kannski verulega á óvart er að ég hafði alltaf ímyndað mér að fiskiðnaður væri þar efst á blaði og fiskvinnslustöðvar en það er alls ekki það kemur líka fram þegar skoðuð er vinnuslysaskrá vinnueftirlitsins að þá eru það öll alvarleg slys metin samkvæmt líkamstjóni og öll slys sem leiða til meira en eins dags fjarvistar en þá kemur í ljós að þetta eru árið tvö þúsund og fimm þúsund þrjátíu og átta karlar og fjögur hundruð fjörutíu og þrjár konur og hlutfallið er þá tvö komma fjögur en samkvæmt slysaskrá íslands sem hefur þá fleiri slys inni ekki bara þessi alvarlegu slys og slysin

þó að það geti verið hvimleitt að lenda í smáóhöppum þá er tilgangurinn með þessari þingsályktunartillögu fyrst og fremst að horfa til þessara alvarlegu vinnuslysa vinnuslysa sem leiða til þess að aðilar látast eða lenda í alvarlegum hremmingum að slysi loknu það er markmiðið með þessu fyrst og fremst en um leið og tekið er á þeim málum þýðir það jafnframt það það að hugarfarið breytist varðandi slysavarnir almennt og heilsu almennt og það virkar þá að sjálfsögðu niður allan skalann þannig að það er gefið að öðrum slysum mun jafnframt fækka hæstvirtur forseti ég vonast til þess að þetta hljóti síðan góða meðferð í nefndinni en þessi tillaga er sem sagt lögð hér fram og fyrir henni hefur verið mælt